Man kann darüber diskutieren, und ich sehe es ein klein bisschen anders als Lady Ashton, ob es sich hier um bürgerlichen Protest gehandelt hat oder einfach um Rowdytum an einer Stelle, die tiefe Gefühle bei anderen Menschen verletzt.

Aber was uns Sorgen machen muss und was auch den Russen vor allem in ihrem eigenen Land Sorgen machen muss, ist das deutliche Zeichen dafür, dass dieses Gerichtsverfahren wieder eines ist, das von der Einflussnahme der Politik auf die Justiz bestimmt war.

Zweiter Punkt, das ist dieses NGO Gesetz, das es ist schon gesagt worden bewusst schwammig formuliert worden ist, damit es so interpretiert werden kann, wie es gebraucht wird. Da brauchen wir klare Linien. Am besten wäre es, das ganze Gesetz dorthin zu tun, wo es hingehört, nämlich in den Papierkorb.

Ich gehöre nicht zu denen, die glauben, dass die Diskussion von Resolutionen von knapp 3 der Europaabgeordneten eine bessere Aussicht auf Erfolg hat.